Am votat în favoarea acestei rezoluții deoarece Strategia pentru Alpi poate fi un instrument util pentru abordarea în comun a unor probleme de dezvoltare regională în Uniune. Spre exemplu, la mai mult de doi ani de la lansarea Strategiei Dunării, pe care am susținut o cu tărie, rezultatele încep să apară. Fie că vorbim despre infrastructură de transport sau turistică, există o bună cooperare între statele participante la strategie. Cel mai bun exemplu îl reprezintă podul Calafat Vidin, care va fi deschis în luna iunie. De aceea, consider că Strategia pentru Alpi se poate construi pe modelul Strategiei Dunării sau a celei pentru Marea Baltică. Însă cu siguranță va persista problema finanțării, căci Strategia Dunării nu beneficiază de o linie de finanțare distinctă, iar în contextul crizei, fondurile aflate la dispoziția autorităților naționale sunt limitate.